Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les associations de consommateurs et les associations de défense des droits de l'homme qui, dans plusieurs États membres, dont la France, effectuent le contrôle de la provenance des produits étiquetés et ces associations dénoncent régulièrement la présence de produits venant des colonies illégales sur nos marchés. Et ce n'est pas rare! Dans un esprit de consommation éthique, c'est donc la société civile qui tente d'assurer la traçabilité des produits importés d'Israël, puisque l'Union européenne a montré son incapacité à mettre en œuvre l'accord technique de 2005 dans le respect du droit international. Vous comprendrez que je suis très sceptique et dubitative quant à la possibilité que vous nous donniez des garanties sur, justement, des dispositifs juridiquement contraignants qui fassent qu'il n'y ait plus de produits des colonies entrant sur le marché européen. Je voudrais dire que, concernant les médicaments, ce sont les enfants de Gaza qui non seulement n'ont pas de médicaments, mais qui n'ont même pas accès à de l'eau potable et à suffisamment de nourriture pour vivre. Je crois qu'il est important de rappeler le contexte global qui, du point de vue humanitaire et du point de vue des droits de l'homme, est un contexte dramatique et on ne peut se contenter de parler seulement de commerce sans parler de cela.